Frau Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen! Die Vorzeichen für den EU Afrika Gipfel sind vielversprechend. Der Gipfel wird ganz im Zeichen einer Partnerschaft auf Augenhöhe für eine bessere gemeinsame Zukunft stehen. Es bietet sich jetzt zwei Monate nach der Millenniumskonferenz in New York die einmalige Gelegenheit, weitere konkrete verbindliche Schritte bei der Bekämpfung der Armut in Afrika zu gehen. Wir verfolgen natürlich alle die umfangreichen Aktivitäten Chinas zur Sicherung seines eigenen Rohstoffbedarfs auf dem afrikanischen Kontinent mit großer Sorge.

Deshalb muss die Europäische Union auf eine Regulierung drängen, die am Gemeinwohl und am sozialen Fortschritt der afrikanischen Länder orientiert ist.

Deshalb begrüße ich ausdrücklich den Vorschlag der Kommission, im Rahmen des Rohstoffmanagements ein wirksames Controlling einzusetzen. Es geht darum, gemeinsam mit den afrikanischen Partnern eine Strukturpolitik zu unterstützen, die nachhaltiges Wachstum und den Klimaschutz fördert, um aus der Armutsfalle herauszukommen. Wir unterstützen die Vorschläge der Kommission zur sozialen Kohäsion, weil sie dazu beitragen, Arbeitsplätze zu schaffen.

Ich will abschließend folgende Prioritäten zusammenfassen Erstens, die Afrikanische Union und ihre Vertretungen in allen internationalen Gremien Sicherheitsrat, G20, panafrikanisches Parlament sind zu stärken. Die Millenniumsziele sind in Afrika durch weitere Initiativen bis 2015 zu erreichen. Bei Wirtschafts und Handelsabkommen zwischen der EU und Afrika ist sicherzustellen, dass die von der Internationalen Arbeitsorganisation ILO vorgeschriebenen Sozialstandards verbindlich festgeschrieben werden.